W tej sytuacji wniosek Komisji o przyznanie Ukrainie dodatkowych bezcłowych kontyngentów dla aż ośmiu produktów rolnych jest zdaniem polskiej delegacji w ECR propozycją zbyt daleko idącą.